virðulegi forseti þann tuttugasta og sjöunda apríl síðastliðinn mælti ég fyrir tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun sem á að gilda til ársloka tvö þúsund og þrettán iðnaðarnefnd lauk umfjöllun sinni um málið á sumarþinginu en það tókst ekki að ljúka umfjöllun um málið hér í þinginu fyrir lok september ég er því að endurflytja þessa þingsályktunartillögu með þeim breytingum sem meiri hluti iðnaðarnefndar gerði á fyrri tillögu þær eru tvenns konar í fyrsta lagi hefur orðalagi tillögunnar verið fært í ályktunarform og í öðru lagi hefur nýju lykilsviði verið bætt við það er því áttunda en það fjallar um eflingu menningarstarfs og skapandi greina virðulegi forseti það er von mín að menn nái núna að klára umfjöllun um þetta mál á þessu þingi og

þingsályktun stefnumótandi byggðaáætlunar var lögð fram í samræmi við sjöundu grein laga númer hundrað og sex nítján hundruð níutíu og níu um byggðastofnun þar segir líka að í byggðaáætlun skuli gerð grein fyrir ástandi og horfum í þróun byggðar í landinu en einmitt síðari hluti þingskjalsins fjallar um þau mál tillagan er að stofninum til unnin af byggðastofnun en náið samráð var haft við sveitarfélög og samtök þeirra atvinnuþróunarfélög og fleiri meðal annars með kynningarfundum um allt land og opnu samráði byggðaáætlun tekur að þessu sinni sérstakt mið af því að nú er unnið að gerð sóknaráætlunar tuttugu tuttugu fyrir alla landshluta byggðaáætlunin er því unnin með þeim hætti að hún megi fara inn í þá vinnu og þá innlegg inn í þá umræðu og er þá sá kafli sem hún fjallar um atvinnuþróun og nýsköpun og verður þannig hluti af heildstæðri samræmingu opinberra áætlana og aðgerða sem geta stuðlað að eflingu samkeppnishæfni einstakra svæða á íslandi sem auðvitað landsins í heild byggðaáætlunin grundvallast að því ég segi fyrst og fremst á aðgerðum sem tengjast nýsköpun og atvinnuþróun en akkúrat þeir málaflokkar sem heyra undir iðnaðarráðuneytið eða skarast við verkefni iðnaðarráðuneytisins meginmarkmið byggðaáætlunar er að bæta skilyrði til búsetu nýsköpunar og sjálfbærrar þróunar í öllum landshlutum virðulegi forseti í þeim tilgangi að ná markmiðum byggðaáætlunar eru skilgreind átta lykilsvið í þessari byggðaáætlun og er gerð grein fyrir þrjátíu og ein aðgerð sem verða síðan felldar saman við aðra stefnumótun til dæmis á sviði

það hefur þróast þannig að þessi byggðaáætlun það er gert ráð fyrir því að meginþungi hennar séu vaxtarsamningarnir en vaxtarsamninga hafa gefið gríðarlega góða raun en þar eru til nú orðnir til einir sex vaxtarsamninga þar sem nærsamfélagið er að taka ákvörðun um fjármuni og úthlutanir á fjármunum til verkefna í sínu umhverfi þetta hefur gefið gríðarlega góða raun ég hef heyrt það að þingheimur almennt hefur verið sáttur við þá þróun og er það afar vel ef eitthvað er sé ég til lengri framtíðar litið og þegar betur árar hér á landi getum við farið að nýta þessa vaxtarsamninga á enn myndarlegri hátt heldur en gert hefur verið hingað til þannig að hjartað í þessari byggðaáætlun eru vaxtarsamningarnir það er líka ánægjulegt að segja frá því virðulegi forseti að þó hart sé í ári var gerður vaxtarsamningar við nýtt landsvæði á þessu ári en það eru suðurnesin núna í ágúst síðastliðnum var ráðinn framkvæmdastjóri vaxtarsamningsins á suðurnesjum það er von okkar að nú geti menn á næstu vikum farið að auglýsa þar eftir verkefnum og umsóknum inn í vaxtarsamninginn virðulegi forseti þá er líka stór hluti af fjármunum sem ætlaðir eru til byggðaáætlunar þeir eru að fara í impru hjá nýsköpunarmiðstöð íslands á akureyri þetta er gert enn þá hefur verið svona í gegnum tíðina en það er ætlunin að breyta þessu þannig að nýsköpunarmiðstöð muni smám saman taka yfir starfsemi impru á akureyri og þannig sé hægt að nýta fjármuni sem ætlaðir eru í byggðaáætlun beint til verkefna en ekki reksturs eins og þarna á við þá er líka nokkuð stór hluti eða tæplega þrjátíu milljónir á þessu ári og þrjátíu milljónir árlega sem fara í fjölþjóðlegt samstarf eins og nora og npp sem eru síðan endurúthlutað úr inn í verkefni hér á landi

ég sé svo sem ekki ástæðu til að rekja einstök efnisatriði þingsályktunartillögunnar frekar enda væri það svo sem endurtekning á þeirri ræðu sem ég hélt hér í vor ég lít svo á að ég sé að skila þessari byggðaáætlun inn til þess að iðnaðarnefnd geti klárað að fjalla um málið og alþingi geti lokið við málið hér og þá jafnvel auðvitað eins og ætlun er er þinginu ætlað að fara vel yfir þetta ég óska eftir því að þarna komi líka góðar tillögur inn í þessa byggðaáætlun þannig að hún geti stutt myndarlega við atvinnuþróun og nýsköpun í landinu ég legg til að lokinni þessari umræðu